W tym zakresie jednolita interpretacja zasad oraz tożsame dla wszystkich państw mechanizmy opracowywania sprawozdań umożliwią większą ich przejrzystość i precyzyjność. Mam nadzieję, że wzrost uprawnień Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego pozwoli na lepszą koordynację działań oraz wpłynie na poprawę jakości danych i udostępnianych informacji. Liczę również na korzystną współpracę z podobnymi instytucjami z państw trzecich.